Jetzt scheint etwas Bewegung in die Sache zu kommen. Gut so! Die Menschen haben es satt, nur Reden zu hören Ergebnisse sind notwendig. Bei aller Bereitschaft, Kompromisse zu machen, dürfen diese Kompromisse aber nicht zulasten von gewissen Problembereichen gehen. Da sind zwei Eckpunkte zu nennen Das ist einmal Irland. Wir brauchen keine neue Grenzen und kein Wiederaufleben der alten Konflikte.

Hier geht es um Menschen, die ihre Lebensplanung auf ganz anderen Grundlagen gemacht haben und die jetzt deswegen nicht benachteiligt oder gar diskriminiert werden dürfen. Vor allem darauf müssen wir uns konzentrieren.